De titel van het agentschap roept immers vragen op als gaan nu voortaan EU marechaussees onze grenzen bewaken? Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie ging inderdaad die kant op. De Commissie wil de grensbewakers desnoods ongevraagd aan de Europese buitengrenzen in kunnen zetten. In de onderhandelingen tussen Raad en Parlement is dat punt verdwenen en ik vind dat zeer terecht.

De grenswacht zal aan de Europese buitengrens worden ingezet alleen als een lidstaat er zelf om vraagt en na een besluit van alle lidstaten in de Raad.